a výhrad k našemu vlastnímu usnesení. Víte, já jsem rád, že ten optimismus, který jsme vždy před každou konferencí v minulosti tady rozdávali a šířili do světa a který se vzápětí měnil na velkou skepsi, tentokrát nepanuje tak plně.

Zaslepené zpřísňování našich norem ve svém důsledku může Evropu ohrožovat a přiznám se, že vůbec nemohu souhlasit se skrytým zaváděním evropských daní pod vlajkou boje s klimatickými změnami. Abych nebyl jenom negativistický, já vidím velká pozitiva v podpoře spolupráce s rozvojovými zeměmi a hlavně v ochraně pitné vody a v naší snaze zajistit přístup k pitné vodě všem obyvatelům hlavně v rozvojových zemích. Přestože mám kritické výhrady, tak nehodlám svůj podpis stáhnout a doufám, že k nějakému dalšímu posunu přece jenom na nadcházející konferenci dojde.